gjaldeyrisforðann þar með gjaldeyrishöftin gengið endurreisn bankakerfisins og ég spyr einnar spurningar sem ég óska sérstaklega eftir að þingmaðurinn svari telur háttvirtur þingmaður að það geti haft áhrif á lánshæfismat þjóðarinnar ef það verður verulegur dráttur á að fá niðurstöðu í þessi tvö mál sem við höfum verið að bíða eftir að fá niðurstöðu í óttast þingmaðurinn að það geti haft alvarleg áhrif hér á lánshæfismatið hvaða áhrif telur háttvirtur þingmaður að það hafi á trúverðugleika þjóðarinnar á alþjóðavettvangi ef okkur tekst ekki að ná niðurstöðu í þetta mál og hvernig vill háttvirtur þingmaður styrkja gjaldeyrisforðann sem ég trúi ekki öðru en hann sé mér sammála um ef við náum ekki niðurstöðu í þessi